Señora presidenta, en primer lugar, agradecerle al señor Theurer la buena colaboración en este dosier y que haya estado abierto a nuestras propuestas, como, por ejemplo, a que en la fase de arbitraje la comisión que tiene que pilotar esta fase esté compuesta de expertos íntegros e independientes, y a que recomendáramos que fueran incluso funcionarios de las agencias tributarias —que nos parecía mejor—, así como también a la idea de que la Comisión Europea tenga capacidad de hacer una evaluación sobre los representantes independientes en los paneles. También quiero anunciar que votaremos a favor de las enmiendas del Grupo GUE NGL para una mayor transparencia en el caso de la conclusión de los casos de arbitraje.

Punto uno que hayan cerrado el dosier sin esperar a la consulta, como han dicho muchos de los compañeros, es una auténtica tomadura de pelo

Y segundo qué rápido cierran estos dosieres que favorecen la actividad de las compañías y cuánto cuesta en el Consejo sacar transparencia fiscal, base mínima común imponible, etcétera, etcétera.